Ce système, combiné à une réforme profonde de la réglementation des marchés et des acteurs financiers, renforcera la stabilité financière dans l'Union et, je crois, donnera davantage de chances et de bases solides à l'industrie financière, qui est extrêmement importante dans nos pays.

Si nous avons aujourd'hui un système de supervision plus efficace du secteur financier, si nous tirons, sur ce sujet comme sur d'autres, les leçons de la crise, c'est largement au Parlement européen que nous le devons. Nous approchons maintenant des dernières étapes de la mise en place de cette architecture nouvelle des trois autorités européennes de supervision, avec la nomination de leurs présidents et de leurs directeurs ou directrices exécutifs dans les prochains jours. Ces procédures de nomination ont été menées, Mesdames et Messieurs les députés, en toute transparence, dans le strict respect des règlements qui ont créé les autorités ainsi que des autres règles applicables à la nomination des dirigeants des agences réglementaires de l'Union.

Les rôles attribués aux différentes parties prenantes, au Parlement, au comité des superviseurs, à la Commission elle même, ont été eux aussi scrupuleusement respectés. À l'avenir, nous continuerons de veiller à ce que le processus soit transparent, correctement planifié, ceci afin de permettre à la commission ECON de votre Parlement de remplir au mieux le rôle très important qui est le sien. Votre Parlement a exprimé exprime une haute exigence pour ces autorités, et je crois qu'il a raison. Il présente des demandes que je peux comprendre. Comme le Parlement, la Commission considère que les présidents et directeurs exécutifs de ces autorités doivent être choisis en fonction de leurs mérites, de leur expérience, de leur indépendance, de leur engagement européen, de leurs connaissances des questions liées à la supervision et à la réglementation des marchés financiers.

Vous avez exprimé, Mesdames et Messieurs les députés, des préoccupations en ce qui concerne les salaires et l'âge maximum des dirigeants de ces autorités. Nous avons exploré, sur ces points, toutes les pistes pour obtenir le maximum de flexibilité et cette question pourra, le cas échéant, être encore examinée au moment de la révision du fonctionnement des autorités telle qu'elle est prévue pour la fin 2013. Je souscris aussi à la volonté du Parlement d'assurer le meilleur équilibre hommes femmes possible à la tête de ces autorités. Dans la procédure de présélection, la Commission a rigoureusement appliqué ce principe d'égalité des chances à partir des candidatures qui ont été enregistrées. Je note à cet égard, dans le dernier processus qui est en cours et qui n'est pas terminé pour la désignation des directeurs exécutifs, que deux femmes de qualité sont en lice pour un poste de directeur exécutif. Je suis pleinement d'accord avec le Parlement sur le fait que nous avons besoin d'autorités fortes, indépendantes de toute interférence politique ou autre interférence. Les présidents, directeurs exécutifs, membres des différents boards devront agir en pleine indépendance et dans le seul intérêt de l'Union.

La Commission, en tant que gardienne du droit de l'Union européenne, assumera totalement, pleinement ses responsabilités afin que ces articles soient rigoureusement respectés. J'ajoute que la Commission sera présente dans les organes de direction des autorités et qu'à ce titre, elle sera, évidemment, vigilante pour que toute décision prise le soit dans l'intérêt de l'Union. S'agissant de la composition du board des superviseurs, la Commission a déjà souligné la nécessité juridique et l'importance politique que ces boards soient constitués des chefs des autorités nationales compétentes. J'ai moi même écrit aux autorités pour clarifier ce point s'il devait être clarifié.

D'autres doivent encore le faire la Commission suivra ce point de très près, soyez en assurés, et elle sera inflexible. La composition des boards des autorités devra être pleinement compatible avec votre volonté, la volonté du législateur en général, et je veillerai personnellement à la présence effective au moins, je dis bien, au moins deux fois par an, des dirigeants des autorités nationales, conformément à l'article 40 des règlements qui ont créé ces autorités. Enfin, Mesdames et Messieurs les députés, je suis d'accord avec la volonté du Parlement de faire en sorte que ces autorités disposent des moyens financiers, des moyens humains qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mandat en toute crédibilité. L'autorité budgétaire peut compter sur le soutien technique de la Commission pour veiller à une bonne cohérence entre, d'une part, les responsabilités qui ont été confiées à ces autorités et, naturellement, d'autre part, les moyens qui leur sont alloués pour assumer ces responsabilités. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, il est maintenant essentiel que les procédures de nomination, de confirmation des présidents et des directeurs exécutifs de ces autorités aboutissent.

Nous avons souhaité qu'elles soient pleinement opérationnelles dès le 1er janvier. Il est maintenant de notre responsabilité, chacun dans notre rôle, de leur permettre d'exécuter rapidement et dans de bonnes conditions leur mission.

Pour sa part, je le réaffirme devant vous, la Commission veillera à ce que la volonté du législateur soit pleinement respectée et à ce que ces autorités travaillent exclusivement dans le seul intérêt de l'Union européenne.